Seceta cu care se confruntă în prezent întreaga Europă, precum și prognoza pe perioada următoare, alimentează îngrijorările privind o nouă creștere a prețurilor produselor alimentare, dar și în ceea ce privește securitatea alimentară. În aceste condiții, cred că Comisia Europeană trebuie să asigure plata în avans a subvențiilor europene pentru a veni în ajutorul fermierilor care trebuie să utilizeze sistemele de irigație existente, evitând astfel pierderea totală a recoltelor de anul acesta. Concomitent cu această măsură, trebuie avute în vedere soluții de sprijin pentru implementarea sistemelor de irigații acolo unde utilizarea acestora este necesară. În România suprafața irigată se cifrează la 30 iar lipsa apei și prezența secetei creează probleme similare cu a celorlalte state membre, dar fără a putea veni în sprijinul agricultorilor cu această măsură salvatoare în cazul acestei situații.